muszą brać pod uwagę ich nadrzędną rolę w zapewnianiu odpowiednio bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na naszym kontynencie.

emisje z rolnictwa w Unii spadły o blisko jedną czwartą.